Voorzitter, radicaalislamitisch geweld heeft Burkina Faso veranderd van een eens zo vreedzaam land, gekenmerkt door religieuze tolerantie, in een broeinest van extremisme. De christelijke minderheid in het land wordt zwaar getroffen. Alleen al in 2019 zijn meer dan 60 christenen omgekomen door doelgerichte aanvallen. Kerken zijn gesloten en christenen worden verdreven uit hun dorpen.

Ik roep de Europese Unie ertoe op om de situatie van christenen in de regio nadrukkelijk mee te nemen in haar gemeenschappelijk veiligheidsbeleid en ook in de nieuwe EU Afrika strategie.